Hvala za besedo. Tudi današnja razprava kaže na čas, ki ga živimo, na čas kar velikega nezaupanja, afer, podtikanj, ko se oziramo nazaj in ne gledamo naprej. To mi kaže ob tem, ko zaganjamo dva silno pomembno projekta, da nam manjka vizije, ne vidimo. Jaz pravim, da smo bila bili dežela furmanov, in to smo lahko tudi naprej. Dežela furmanov, in to bogati. Da me boste razumeli. Če se ozremo nazaj, očetje naših dedov in dedov so prva akumulacija v Sloveniji, ki je nastajala, ki je nastajala na podlagi prevozništva, podlagi po naše, kakor rečemo na Štajerskem, furmanstva, torej prevoza in vseh, dejavnosti, ki so se ob, strani razvijale, torej oskrbe. Ker kaj je temu, kje imamo mi te prednosti? Rabimo jasno vizijo, tako, ki jo lahko primemo v roke in jo vidimo naprej. Mi pa, izgleda, nimamo, ne vidimo tega našega položaja, kaj jaz pravim, Slovenija ima krasno geoprometno lego. Najbližjo luko imamo v srednji Evropi, smo stičišče dveh svetov prek tege te luke, največjih dveh svetov, razvojnih, danes, to je Evropa in Pacifik, če govorim o Kitajski in pacifiških deželah. In ta povezava, svilena pot, ki se gradi in ki nastajajo, je del, ki jo moramo izkoristiti, to je naša razvojna priložnost. Zato pravim furman vseh vzporednih dejavnosti, ko gre, zraven prometa. Torej, o terciarju govorim, gre zraven prometa, gre tudi bančništvo, trgovina, finance, vse, kar hočete, gre zraven, in mi imamo tudi ljudi, ki se na vsa ta področja spoznajo, ker smo tudi v prejšnjem sistemu imel tržni sistem in so smo razvijali banke, in vse, kar hočete, in transport, da lahko to izkoriščamo naprej. Ampak ne. Ne. Mi se ne oziroma nazaj, se kregamo, kako bomo tudi to porušili, namesto da bi ta dva zdaj, ko sta odspredaj, bi rekli, to moramo mi biti pred sabo, moramo zagnati. Pa ne samo to, moramo tudi zagnati, železniško infrastrukturo tudi naprej, ne samo ta, kakor se lepo izraža, enotirno progo, ne, tem govorim. Ampak to, dejansko hitro železnico moramo speljati skozi Slovenijo, narediti še dva hitra odseka, povezati, razviti, in zato bomo tudi v bodoče rabili en, sklad ali zakon, ki bo omogočal gradnjo te infrastrukture, ki nam bo omogočala razvoj na celem spektru, življenja in če mi te lege, teh priložnosti ne izkoriščamo, pač ne izkoriščamo. Ne. Ni, ni napredka v svetu več v "primaru", pa "sekundaru" industrij, ampak je v "terciarju" in, tako "geoprometno" lego se splača in moramo izkoristiti, in jaz bi pohvalil te poteze, ki so bile do zdaj narejene, ki je stalo na mrtvi točki, da gre naprej, pa gremo uspelo naprej in podprimo to zadevo. Hvala lepa.